Takzvaná arabská jar zasiahla mnohé krajiny Tunisko, Egypt, Lýbiu, Sýriu, Jemen, ale aj Bahrajn. Sme šokovaní, že aj v tejto krajine režim tvrdo potláča ochrancov ľudských práv, tých, ktorí demonštrujú v uliciach, ktorí chcú viac slobody, ktorí chcú viac osobných výdobytkov, takých, ako my máme v západných krajinách a určite v Európskej únii. Som šokovaný, že kolegovia lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia sú súdení a odsúdení až na 15 rokov za to, že poskytovali zdravotnícku starostlivosť tým, ktorí boli zranení v uliciach, ktorí bojovali o svoj život, ktorí boli na pokraji toho, že neposkytnutie zdravotnej starostlivosti by ich vlastne stálo život. Som šokovaný, že Bahrajn používa trest smrti na likvidáciu politických oponentov a som rád, že Európsky parlament prijme dnes rezolúciu na to, aby sa demokratizácia v Bahrajne oslobodila, aby pokračovala.